We zijn hier puur bezig met emotie, terwijl er geen feiten op tafel liggen die aantonen dat het nieuwe systeem zal werken. Dus het Commissievoorstel is tijdverspilling.